, noben od vaju mi ni odgovoril . Jaz sem opozoril na resne težave in na resne probleme. ko je prej bilo opozorjeno na odlagališče nevarnih odpadkov, je bilo rečeno, da to je pa problem rudnika, rudnika Velenje, ker to tam leži. To zna biti nacionalna katastrofa, oprostite. Tu gre za hudo onesnažene odpadke. Drugo, rad, rad bi rekel tole. Jaz sem povedal, da gre cesta, vam bom, gospa ministrica, vam bom dal tulele zemljevid, da točno vidite, gre nad rudnikom, tam, kjer se stvari pogrezajo. To bo zaradi tega nevarno cestišče. In ključna napaka, sem tudi povedal, v ključna napaka primerjavi variant, v študiju variant, za ta del hitre ceste, ki sem vam jo posredoval, je, da ni bila upoštevana tudi možnost nadgradnje obstoječe ceste, kar pa zdaj v poroštvenem zakonu piše, da z druge dele tretje razvojne osi se pa naredilo. To je njena razširitev, izravnava ovinkov, izdelava predora skozi Hudo luknjo in tako naprej. To je leta dva enajst predlagala vladna medresorska delovna skupina. Ta cesta bi že zdavnaj bila isto hitra, bistveno manj okolje obremenilna, že zdavnaj zgrajena. To vam jaz govorim. in kljub kljub možni, izgubi že vloženega v napačno izbrano varianto, ob razkritju preteklih napak, ki vam jih skozi tulele predstavljamo, še vsi, tudi jaz v njih skozi govorim, ni, ni dopustno nadaljevati na napačnih podlagah, začeto delo brez ponovne presoje sedanjih možnosti in okoliščin. In še nekaj bi rad rekel. Gospod minister, vaše ministrstvo je umeščalo vse te trase v prostor. Ne morete zdaj reči, da ne veste, da boste preučili in ne veste, kaj se dogaja. To so hudi problemi, na katere opozarjamo. In to se ne sme preslišati in ne more preslišati. Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite. Spoštovani poslanec, ...